También se han visto dañadas infraestructuras de todo tipo —carreteras, vías urbanas, embarcaciones, diques, paseos marítimos, comercios, viviendas—, se han producido cancelaciones de vuelos y daños asimismo en el sector agrícola, ganadero y pesquero.

Soy ponente, Señoría, del nuevo Reglamento del Fondo de Solidaridad que estamos negociando en fase de diálogo a tres bandas y quisiera que, al igual que las regiones de España han tenido cerca a sus autoridades regionales y al Gobierno de España, tengan también cerca a la Unión Europea. La cara de la solidaridad se tiene que ver en estos momentos.